Madame la Présidente, Madame la Présidente du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Commissaire, la situation de Chypre est catastrophique. Chypre est aujourd'hui au bord de la faillite et le peuple chypriote souffre. Un accord européen sur les grandes lignes d'un programme d'ajustement économique a été trouvé, vous venez de le rappeler il reste à le mettre en oeuvre, ce qui est loin d'être simple. Chacun doit être conscient que ses conséquences pour le peuple chypriote seront importantes. Sans revenir sur l'ensemble des causes de la situation à Chypre, je voudrais insister sur deux d'entre elles. En premier lieu, l'insuffisance manifeste de la vigilance des institutions européennes. Il n'y a eu aucune intervention efficace pour prévenir ou limiter les risques prévisibles d'une économie déséquilibrée par l'excroissance de l'activité financière. Ce secteur est, à l'évidence, surdimensionné 120 milliards d'euros d'actif par rapport à l'économie de l'île, puisqu'il représente sept fois son PIB. Il n'y a eu non plus aucune intervention efficace pour contrer les décisions du gouvernement chypriote d'alors qui aboutissaient à dissimuler la réalité et à se soustraire à tout contrôle en recherchant, en Russie, des soutiens financiers. Or, ces soutiens avaient pour conséquence d'augmenter les risques au delà du raisonnable. En second lieu, un comportement particulièrement risqué des banques chypriotes qui ont commis de graves erreurs. Elles ont, par exemple, acheté plusieurs centaines de millions de dettes grecques à un moment où tous les détenteurs les revendaient à la hâte. À ce stade, nous devons, sans complaisance, tirer les leçons de cette crise. À défaut de plus de solidarité et de transfert institutionnalisé, l'Union européenne ne peut tolérer des spécialisations économiques qui mettent gravement en péril la situation du pays considéré. Deuxième leçon l'intervention de l'Union européenne doit se faire dans la transparence, mais aussi avec la volonté d'expliquer et de faire comprendre ces décisions à l'ensemble des citoyens. Or, à cet égard, le comportement collectif des ministres des finances a été à l'origine d'un fiasco catastrophique. Je ne mets pas en cause le fond, mais la méthode de communication. Les citoyens ont perçu le premier plan comme un hold up qui pouvait les frapper tous dans l'Europe entière. Alors comment ensuite être crédible? L'annonce par l'Eurogroupe du plan de sauvetage chypriote s'est faite dans de très mauvaises conditions, que l'urgence n'excuse pas. Cela a contribué à jeter le discrédit sur l'Europe, la politique économique européenne et le système de résolution des crises bancaires auquel s'attache le commissaire Barnier. L'Union européenne ne peut plus tolérer une disproportion manifeste entre le poids d'un pays et la prépondérance d'un secteur économique quasi unique. C'est un facteur considérable de risque. La crise chypriote, après d'autres, nous montre qu'une économie qui comporte un secteur bancaire hypertrophié n'est pas viable sur le long terme. Il faut mettre en œuvre des mesures empêchant les États de se spécialiser dans un seul secteur d'activité, à défaut d'un transfert comme cela se passe dans un État national. À cet effet, le plan d'aide européen impose à Chypre de réduire son secteur bancaire hypertrophié. C'est une bonne chose. Par ailleurs, des réformes structurelles sont nécessaires pour construire les fondations solides de l'économie et retrouver une croissance durable sur le long terme. Il est également nécessaire de mettre en place le plus rapidement possible l'union bancaire et le mécanisme de surveillance unique. La situation de Chypre montre qu'une surveillance directe de l'Union européenne sur les banques de la zone euro est un élément clé pour éviter des crises similaires à celle de Chypre. L'Union doit également régler en son sein la difficile question des réglementations fiscales qui s'écartent d'une raisonnable moyenne et qui créent des paradis fiscaux. L'harmonisation fiscale est nécessaire. Cette crise nous montre aussi que nous devons aller plus vite vers plus d'Europe. Plus d'Europe, c'est une Europe plus approfondie, plus solidaire, mais aussi mieux contrôlée. Les outils nécessaires ont été laborieusement mis au point, vous y avez fait allusion, Monsieur le Commissaire Rehn, il faut les utiliser désormais rapidement et dans un esprit de bonne coopération entre les États. Notre devoir aujourd'hui est d'abord de rétablir la confiance du peuple chypriote grâce à une Europe solidaire. Nous devons soutenir le peuple chypriote et, à cet égard, nous faisons confiance au nouveau gouvernement de Nikos Anastasiades pour mettre en place les mesures nécessaires au rétablissement, avec des finances publiques saines et une stabilité financière. À cet effet, les règles d'utilisation des fonds européens doivent être assouplies pour que ces fonds soient rapidement efficaces. Et bien évidemment, Monsieur le Vice président, nous nous associons à la volonté de la Commission d'utiliser tous les moyens possibles pour trouver, dans le cadre juridique actuel, les mesures et ressources qui pourront être accordées à Chypre, notamment dans le budget qui est à l'étude.